Ich nehme die Presse zumindest in Deutschland etwas anders wahr. Auch mich macht es unglaublich wütend, dass es immer wieder Skandale im Bereich der Lebensmittelsicherheit gibt.

Mir ist bewusst, dass Verordnungen und Gesetze allein nicht verhindern können, dass es kriminelle Machenschaften in diesem Bereich gibt. Aber wir müssen alles daransetzen, damit es den Verantwortlichen so schwer wie möglich gemacht wird. Die Kommission muss die Mitgliedstaaten auffordern, ihr Strafmaß in diesem Bereich dringend zu überprüfen. Ein mutwilliger und fahrlässiger Umgang mit Lebensmitteln und Futtermitteln darf nicht mit banalen Strafen vergolten werden. Oft ist es doch nur so, dass Geldstrafen im Vergleich zu dem Gewinn so niedrig sind, dass sie aus der Portokasse bezahlt werden. Ganz wichtig ist es außerdem, die Anzahl der staatlichen Kontrolleure zu erhöhen. Das aktuelle Beispiel in Deutschland zeigt sehr gut, dass das Prinzip der Eigenkontrolle große Mängel hat. Ich weise darauf hin, dass es notwendig ist, dass das Verursacherprinzip in der gesamten Kette konsequent greift vom Futtertrog bis zum Teller. Denn im Futtertrog fängt die Sicherheit unserer Lebensmittel bereits an. Es dürfen nicht Unschuldige das kriminelle Verhalten anderer ausbaden.

Die in die Insolvenz gegangenen Verursacher bestimmt nicht, denn da ist gar kein Geld zu holen.

Hier sollte über einen europäischen Topf nachgedacht werden, in den die Futtermittelhersteller alle einzahlen müssen. Die immer wieder auftretenden Probleme bei der Lebensmittelsicherheit machen eines immer wieder deutlich Wir müssen für die ganze Prozesskette, sowohl Lebens als auch Futtermittel, die komplette Rückverfolgbarkeit sicherstellen.